frú forseti góðir landsmenn á þessu kalda vori erum við óþyrmilega minnt á náttúruöflin sem móta landið okkar og okkur sjálf gosið í grímsvötnum í síðasta mánuði og gosið í eyjafjallajökli í fyrravor vöktu upp samkennd og samstöðu hjá fámennri þjóð sem er svo heppinn að þekkja söguna og geta skilið hvað er í húfi fyrir fólk og fénað fyrir austan fjölskyldur sem horfa upp á heimili settu hyljast svörtu skýri og þungri ösku eiga óskipta samúð okkar og við fyllumst aðdáun á því hvernig menn hjálpast að við hreinsa til afmá ummerki eldsins og gera klárt fyrir næsta dag og fyrir næsta slag náttúruöflin hafa þannig kennt okkur að samstaða og samhjálp þolgæði og bjartsýni sigra mótlæti sópa burtu sortanum og opna leið fyrir birtuna sem kveikir líf í grasrótinni svo allt geti grænkað á ný þannig bregðumst við við náttúruhamförum en þegar hamfarirnar eru af mannavöldum og viðbúnaðurinn enginn eins og hrunið sem skall á okkur haustið tvö þúsund og átta verða viðbrögðin önnur eðlilega menn misstu vinnu og töpuðu eignum tækifærum til náms og þroska sumir jafnvel lönguninni til þess að taka þátt í að byggja upp nýtt samfélag á rústum hins gamla reiði og vonbrigði tóku völdin eðlilega segi ég aftur fyrst efnahagskerfið riðaði til falls seðlabankinn fór á hausinn bankarnir hrundu skuldirnar stökkbreyttust tekjur ríkissjóðs féllu á einu bretti niðurskurður launalækkun og skattahækkanir blöstu við ofan í kaupið frú forseti undir orðræðunni hér í kvöld hefur hugtakið gullfiskaminni leitað á hugann mér finnst menn ansi fljótir að gleyma eða varð kannski ekkert hrun hér er það allt tilbúningur og misskilningur eitthvað sem jóhanna og steingrímur hafa búið til eða almenningur í landinu og um hvað var aftur þessi svokallaða rannsóknarskýrsla sem var að þvælast eitthvað fyrir sjálfstæðisflokknum hér fyrir örfáum mánuðum hverfum aftur til tvö þúsund og sjö þegar fyrstu fjárlög eftir kosningar litu dagsins ljós boðuðu þau betri tíð með blóm í haga nægir peningar í ríkissjóði þrjátíu milljarða afgangur það var stefnt á enn frekari lækkun skatta á hátekjufólk og fyrirtæki á árunum tvö þúsund og átta og tvö þúsund og níu en stórhækkuð notendagjöld fyrir grunnþjónustu nýr spítalaskattur var fundinn upp að ógleymdum áformum um stórfellda einkavæðingu í heilbrigðisþjónustu og menntakerfi haustið tvö þúsund og sjö bárust líka nýjar fréttir af nýju norðurlandameti tveir íslendingar voru hæstlaunuðu stjórnendurnir á norðurlöndunum gjörvöllum og höfðu hvor um sig átta hundruð milljóna króna í árslaun aðeins ári síðar var fjárveitingin til landspítalans ekki skorin niður um átta hundruð milljónir heldur um átján hundruð milljónir sjötta október tvö þúsund og átta hrundi glansmyndin góðærið sem hafði byggst á blekkingum og bólu gervilífskjörin hurfu aðkoma fyrir nýja ríkisstjórn tvö þúsund og níu var því ekki glæsileg en menn vissu að hverju þeir gengu og voru reiðubúnir til þess að takast á við verkefnið það þurfti einfaldlega að byrja á tiltekt eftir veisluna miklu kertin voru brunnin niður glösin um koll stofan rústir einar og mörgum finnst hægt ganga en ég verð að segja það frú forseti að tvö og hálft ár er ekki svo langur tími til að byggja upp það sem tók átján ár að rífa niður sér í lagi þegar hrunverjar eru nú ekki mikið að hjálpa til en vinna frekar á móti öllu stóru sem smáu þeir hafa valið að berjast á móti endurreisninni vegna þess að hún fer ekki fram á þeirra forsendum hún tekur mið af almannahagsmunum en ekki sérhagsmunum góðir landsmenn því verður ekki lengur í móti mælt að þrátt fyrir alkul frjálshyggjunnar haustið tvö þúsund og átta er aftur farið að vora í íslensku efnahagslífi og lífsgæðum almennings við skulum ekki afneita staðreyndum og við skulum ekki láta blekkjast til þess að rugla saman orsök og afleiðingu orsökum hrunsins og afleiðingum hrunsins sem við erum enn að glíma við það skiptir máli hverjir stjórna í þessu ansi það skiptir máli hvernig samfélag við byggjum á rústum hins fallna frú forseti við stöndum svo sannarlega á tímamótum eins og oft hefur verið bent á hér í kvöld í hálfleik bera liðsmenn venjulega saman bækur sínar og í kvöld á eldhúsdegi þegar kjörtímabilið er hálfnað hefur þjóðin fengið að fylgjast með því hér í hálfleiknum hvernig menn meta frammistöðu sinna manna í fyrri hálfleik og hverju þurfi að breyta í þeim síðari til þess að ná settu marki úr vörn í sókn heyri ég stjórnarliða segja og ég tek undir það en hvað segir stjórnarandstaðan út af með andstæðinginn það er það sem lagt er til við skulum vera raunsæ en við skulum líka vera sanngjörn við höfum margt til þess að gleðjast yfir en við höfum líka margt til þess að berjast enn þá fyrir og nú þurfum við vinstri menn innan þings og utan að snúa bökum saman og nýta síðari hluta þessa kjörtímabils til þess að byggja upp til þess að treysta velferð og jöfnuð á grunni sjálfbærs atvinnulífs góðar stundir